Elnök asszony! Az elmúlt pár napban a világ közel negyvenezer tudósa, akadémikusa, egyetemi professzora, köztük tizenöt Nobel díjas közgazdász emelte fel a hangját, mert Orbán Viktor, magyar miniszterelnök be akarja záratni a régió legjobb nemzetközi egyetemét Budapesten, a Közép európai Egyetemet. A magyar médiában közkeletű szavakkal, orbitális tetűségnek neveztem ezt a lépést, és tegnap tízezer fiatal hasonló véleménnyel tüntetett ezen ördögi terv ellen. A hatalom flegma válasza ma az, hogy huszonnégy óra alatt fabrikál egy törvényt a gonoszsága legalizálására. Orbán Viktor, úgy is, mint Putyin és Erdogan leglelkesebb európai uniós követője, azonban nem csak az oktatást rombolja, hanem ezzel párhuzamosan egy másik szégyenletes törvénnyel az egész magyar civil szektort is.